þessu eru lög um rannsókn sjóslysa númer sextíu og átta tvö þúsund lög um rannsókn flugslysa

samgöngum gert er ráð fyrir að nefndirnar þrjár sem kveðið er á um í lögunum verði sameinaðar í eina fimm manna rannsóknarnefnd samgönguslysa og heyri undir ráðherra samgöngumála í júní tvö þúsund og sjö var komið á fót starfshópi með þátttöku forstöðumanna rannsóknarnefndanna og var hæstaréttarlögmaðurinn andri árnason ráðinn til að semja með starfshópnum og semja drög að frumvarpi í upphafi árs tvö þúsund og níu voru frumvarpsdrögin endurskoðun í samgönguráðuneytinu og send til umsagnar hagsmunaaðila komu fram fjölmargar góðar athugasemdir sem tekið var tillit til og frumvarpið í framhaldi af því aftur birt á heimasíðu ráðuneytisins og gafst hagsmunaaðilum tækifæri á ný til að koma athugasemdum á framfæri að nýju vegna þeirra breytinga sem orðið höfðu á frumvarpinu helsta markmið frumvarpsins er að auka öryggi í samgöngum með því að efla og bæta slysarannsóknir á íslandi með sameiningu núverandi rannsóknarnefnda flugslysa umferðarslysa og sjóslysa í eina nefnd verður unnt að koma þekkingu og starfskröftum sem þegar eru í hverri nefnd fyrir sig í eina og sterka öfluga sameinaða nefnd á þennan hátt verður unnt að efla og samnýta enn frekar þá fagþekkingu sem mikilvægt er að viðhalda í slíkum nefndum og gera nefndarmönnum kleift að nýta sér færni úr mismunandi rannsóknarflokkum til að styrkja frekari rannsóknir á sviðinu í heild í sameiningu felst einnig rekstrarleg hagræðing og mun heildarfjölda nefndarmanna fækka en nú er í